spojrzeć z punktu widzenia historii. Polska z Niemcami przez stulecia toczyły wojny, a dzisiaj nie ma lepszych partnerów w Unii Europejskiej niż Polska i Niemcy.